og fram kom í ræðu háttvirts formanns viðskiptanefndar háttvirtur þingmaður álfheiðar ingadóttur samansett af nokkrum efnisatriðum sem í sjálfu sér eiga kannski ekkert endilega mikið sameiginlegt nema það að viðkomandi atriði varða hlutafélög þetta eru aðskilin efni það má segja að efnisþættirnir séu af þrennu tagi það eru í fyrsta lagi atriði breytingar sem lúta að því að auka gagnsæi í starfsemi hlutafélaga í öðru lagi er um að ræða upplýsingaskyldu vegna kynjahlutfalla bæði varðandi stjórn og starfslið fyrirtækja og í þriðja lagi er um að ræða breytingar sem varða stöðu hinna svokölluðu starfandi stjórnarformanna eins og fram kom í ræðu háttvirts formanns nefndarinnar er um það að ræða að ekki var full samstaða í viðskiptanefnd um alla þætti málsins það má segja að frekar hafi verið um áherslumun að ræða en að það hafi verið mikill efnislegur ágreiningur það voru áhöld um það hversu langt ætti að ganga í því að leggja þær skyldur á félög sem frumvarpið felur í sér það er þó rétt að geta þess í upphafi ræðunnar að góð samstaða var um þá þætti í starfsemi félaga sem lúta að því að auka gagnsæi í starfsemi hlutafélaga þar má benda á fyrstu grein frumvarpsins sem fjallar annars vegar um það að stjórn félags skuli gæta þess að hlutaskrá geymi réttar upplýsingar á hverjum tíma sem er auðvitað árétting á einhverju sem ætti að sjálfsögðu að vera sjálfsagður hlutur en er með þessum hætti klappað í stein með skýrari hætti en áður í b lið fyrstu grein er einnig lögð skylda á stjórn að færa í hlutaskrá upplýsinga um atkvæðisrétt hluthafa og skuli þar jafnframt geta allra þegar samstæðutengsla sem hlutafélagið er í þessi breyting held ég að geti verið mikilvæg til þess að auðveldara sé að átta sig á því bæði hverjir eiga hlutafélög og eins hverjir það eru sem fara með atkvæðisrétt og hvernig þeir tengjast með hugsanlegum hætti þetta er afar mikilvægt sama má segja um þá breytingu sem er að finna í fimmtu grein frumvarpsins sem felur í sér að félagsstjórn skuli gera stutta samantekt og leggja fyrir aðalfund um hlutafjáreign einstakra hluthafa og rétt þeirra til að greiða atkvæði og sambærilegar upplýsingar skuli liggja fyrir um þau samstæðutengsl sem hlutafélagið er í og sjöttu grein er af sama dag og sjöunda þannig eru þessi ákvæði frumvarpsins mikilvæg til þess að auka gegnsæi að það sé skýrara hverjir það eru sem eiga í hlutafélögum og hverjir það eru sem fara með atkvæðisrétt í hlutafélögum um það til þess að gera langa sögu stutta hefur um þessar breytingar verið full samstaða hér í nefndinni þetta eru eðlilegar breytingar og má segja að þessi ákvæði hefðu hugsanlega þurft að vera fyrir hendi miklu fyrr í ljósi þeirra atburða sem átt hafa sér stað í íslensku viðskiptalífi þar sem við horfum nú fram á eða stöndum frammi fyrir þeirri stöðu að verulega erfitt getur verið að greina raunverulegt eignarhald á mörgum þeirra félaga sem hér starfa þetta frumvarp hefur að þessu leyti því mikilvæga hlutverki að gegna að opna þessar bækur ef svo má segja gera það að verkum að upplýsingar sem er að finna í hlutaskrá séu réttari og aðgengilegri en áður og að á hverjum tíma liggi fyrir með miklu skýrari og afdráttarlausari hætti fyrir hverjir eigendur eru og hverjir fari með atkvæðisrétt vonandi verður það til þess þegar þessi lagabreyting tekur gildi að auðveldara verði að átta sig á eignatengslum eignarhaldi í félögum og hugsanlega þá auðveldara að greina það ef um hagsmunaárekstra er að ræða eða ef einhverjir duldir hagsmunir eru fyrir hendi eins og oft eru grunsemdir um til dæmis þegar um er að ræða sterka aðila sem geta verið að skara eld að eigin köku innan hlutafélaga á kostnað annarra hluthafa sem áreiðanlega má finna dæmi um í íslensku viðskiptaumhverfi í dag en er auðvitað meinsemd þegar litið er til starfsemi frjálsra fyrirtækja á markaði sem eiga að starfa í markaðsumhverfi þar sem hluthafar eiga að njóta réttar er afar mikilvægt að feluleikur eins og hefur viðgengist víða í íslensku atvinnulífi verði stöðvaður og við álítum nefndarmenn allir að þessar breytingar séu mikilvægar til þess að vinna gegn þeirri stöðu og bæta þar úr um þetta eins og ég segi er samstaða og ekki gerðar athugasemdir eða breytingartillögur hvorki af hálfu fyrsti minni hluta né annar minni hluta sem við sjálfstæðismenn stöndum að nokkuð öðru máli gegnir um annan þátt frumvarpsins það er þann sem lýtur að upplýsingagjöf um kynjahlutföll þar má segja að þar er kannski ekki um að ræða grundvallarágreining milli fyrstu og annar minni hluta nefndarinnar heldur erum við sjálfstæðismenn í öðrum minni hluta þeirrar skoðunar að það eigi að horfa aðeins á stærð og umfang þess rekstrar sem í hlut á þegar verið er að taka ákvörðun um upplýsingagjöf að þessu leyti og að það verði að vera einhver skynsemi í upplýsingagjöfinni það verði að vera skýrt að hún þjóni einhverjum tilgangi

fjölluðum um þetta mál í nefndinni að þrátt fyrir að það væru vissulega góð markmið um jafnrétti kynjanna sem byggju að baki þessum breytingartillögum eða þessum tillögum frumvarpsins hefðu þær ekki verið hugsaðar til enda og það hefði kannski ekki verið hugleitt sérstaklega hvað tilgangi öll sú upplýsingagjöf eða skylda til upplýsingagjafar þjónar sem þarna er að finna til þess að fara hratt yfir

tekið út ákvæði sem varðar það að senda skuli hlutafélagaskrá upplýsingar um hlutföll kynja meðal starfsmanna eftir stöðu þeirra samkvæmt skipulagi við leggjum sem sagt til að þetta verði fellt út bæði úr breytingartillögum sem varða lög um hlutafélög og lög um einkahlutafélög og til þess að átta sig á því hvað hér er um að ræða er rétt að hafa í huga að frumvarpið leggur þá skyldu eins og það er orðað leggur þá skyldu á

í öllum hlutafélögum í landinu og öllum einkahlutafélögum í landinu hlutföll kynja meðal starfsmanna hvort sem um er að ræða stór félög eð lítil félög það er vandséð hvaða tilgangi þetta þjónar það má alveg skilja það í ljósi markmiða um jafnrétti kynjanna að það sé talið æskilegt að afla upplýsinga um kynjahlutföll meðal framkvæmdastjóra og stjórnum það er skiljanlegt það tengist því sem háttvirtur formaður viðskiptanefndar fjallaði um hér áðan og sneri að því hvernig auka mætti eða jafna stöðu kynjanna hvað varðar setu í áhrifastöðum meðal annars í viðskiptalífinu það varðar framkvæmdastjóra og stjórnir en þegar kemur að því að skylda öll félög í landinu hvort sem um er að ræða hlutafélög eða einkahlutafélög hvort sem er um að ræða stór fyrirtæki með fjölda starfsmanna eða smá fyrirtæki með fáa starfsmenn að leggja þá skyldu að þau upplýsi hlutafélagaskrá reglulega um stöðu og hlutföll karla og kvenna innan sinna vébanda held ég að löggjafinn væri gjörsamlega kominn út í móa svo ég leyfi mér að taka þannig til orða alveg út í móa hvaða tilgangi ef við tökum bara dæmi

kalla eftir hlutföllum kynjanna í einstökum starfsgreinum og starfsstéttum og þess háttar ég sé ekki hverju þessi upplýsingasöfnun á að bæta við ef við tökum bara dekkjaverkstæðið sem ég fer á tvisvar á ári og velti fyrir mér hlutföllum starfsmanna þar þar eru kannski tíu til tólf starfsmenn og þeir eru allir karlmenn hvaða tilgangi þjónar það fyrir þetta ágæta fyrirtæki að senda upplýsingar um kynjahlutföll til hlutafélagaskrár hvað í ósköpunum á að gera með þær upplýsingar jú það er vitað að þeir sem vinna á verkstæðum af þessu tagi er í lang langflestum tilvikum karlar en hvers vegna á að leggja þá skyldu á þessi félög að senda slíkar upplýsingar til hlutafélagaskrár og hvers vegna á að leggja þá skyldu á hlutafélagaskrá að hafa slíkar upplýsingar í sínum fórum ég átta mig ekki á hvað

þessum atriðum verði kippt út bæði varðandi hlutafélög og einkahlutafélög þannig að eftir standi að þessi félög þurfi að senda upplýsingar um kynjahlutföll meðal framkvæmdastjóra og í stjórn en hins vegar hvað varðar starfsmenn að öðru leyti verði ekki um að ræða skyldu til upplýsingagjafar að þessu leyti ég held að jafnrétti kynjanna sé á engan hátt stefnt í voða þó að þessi breyting verði gerð og þeir aðilar sem að jafnréttismálum starfa geti þá sparað sér þá skriffinnsku sem felst í því að skoða þessar upplýsingar og geti þá einbeitt sér að því að vinna úr þeim upplýsingum sem einhverju máli skipta í staðinn þess ber að geta að fyrsti minni hluti viðskiptanefndar leggur til ákveðna breytingu í þessum efnum sem auðvitað leiðir til þess að niðurstaðan verður ívið skárri verði sú breytingartillaga samþykkt þar er gert ráð fyrir að ekki sé skylt að gefa þessar upplýsingar varðandi starfsmenn nema í þeim félögum sem hafa tuttugu og fimm starfsmenn eða fleiri það er þá viðmiðunin þannig að allra smæstu félögunum er kippt út og væri það vissulega til bóta miðað við frumvarpstextann í sjálfu sér en í ljósi þeirra sjónarmiða sem ég hef hér þegar rakið töldum við aðra minni hluta sjálfstæðismanna í nefndinni miklu einfaldara og réttara að taka bara út þessa upplýsingagjöf sem varðar hlutföll kynja meðal starfsmanna þannig að okkar tillaga gengur lengra nái okkar tillaga ekki fram að ganga að þessu leyti er auðvitað breytingartillaga fyrsti minni hluta viðskiptanefndar

í upprunalegri mynd þriðja atriðið sem við erum að fjalla um í þessu frumvarpi lýtur að stöðu

eins og fram hefur komið hefur sú þróun átt sér stað hér á landi eins og raunar

kannski einkum stærri félögum hafa stjórnarformenn í raun orðið starfsmenn félaga verið í rauninni í föstu fullu starfi sem stjórnarformenn og hafa þá yfirleitt verið nefndir starfandi stjórnarformenn þetta atriði hefur verið tekið til umræðu áður eins og kom fram í ræðu háttvirts formanns nefndarinnar í þeirri skýrslu um viðskiptaumhverfi á íslandi sem lögð var fram árið tvö þúsund og fjögur þá var fjallað um þetta og þar var að finna tillögu í þeim anda sem hér liggur fyrir sem fól í sér bann við því að stjórnarformaður væri í fullu starfi hjá félagi það er rétt að rifja upp að þegar sú skýrsla kom út tvö þúsund og fjögur var það ákvæði gagnrýnt talsvert meðal annars af hagsmunasamtökum í atvinnulífinu sem töldu að það væri of fortakslaust og gengi fulllangt það má segja að nálgun okkar sjálfstæðismanna í nefndinni byggi á því að sú stranga regla sem þarna er gert ráð fyrir í frumvarpinu eigi fyrst og fremst við stærstu fyrirtækin eða stærri fyrirtæki en minni kröfur verði gerðar til smærri fyrirtækja það er í samræmi við margar aðrar reglur hlutafélagalaganna þar sem strangari kröfur eru gerðar til stærri félaga bæði á mælikvarða tekna eigna starfsmannafjölda eða fjölda hluthafa hvort félög voru skráð á markað eða ekki við teljum að þegar verið er að innleiða reglu af þessu tagi bannreglu af þessu tagi sé rétt að fara af ákveðinni gætni meðal annars til þess að ekki sé verið að leggja óþarfa byrðar eða kröfur á fyrirtækin því að auðvitað þurfum við að gæta þess þó að löggjafinn auðvitað hafi það hlutverk að setja fyrirtækjum lagaramma að ákvarðanir varðandi innri málefni félagsins verða að vera með þeim hætti að það sé einhver sveigjanleiki og fyrirtæki geti sjálf tekið ákvarðanir í þeim efnum og þar á meðal um þessa stöðu ég hygg nú án þess að geta fært fyrir því neinar vísindalegar sannanir eða neinar rannsóknir þá hygg ég nú að í skýrslunni frá tvö þúsund og fjögur og raunar í frumvarpinu sem slíku sé bæði gert of mikið úr þeim vanda sem fylgir því að stjórnarformenn séu í starfi hjá félagi og eins að gefnar séu of miklar væntingar um það að þessi breyting sem hér er boðuð skili einhverjum sérstökum árangri vissulega er það svo að þrátt fyrir að regla af þessi tagi tæki gildi yrðu áfram fyrir hendi möguleikar fyrir félagsstjórn til þess að fela stjórnarformanni viðamikil verkefni og umbuna honum eða launa honum í samræmi við það þannig að það er í sjálfu sér engin trygging fyrir því að þrátt fyrir að ákvæði af þessu tagi kæmist inn og menn gætu ekki lengur kallað sig starfandi stjórnarformenn yrði með einhverjum ætti unnt að fara fram hjá því án þess að það færi á nokkurn hátt í bága við lög tillaga okkar gengur sem sagt út á það að þessi regla bann við starfandi stjórnarformönnum eigi fyrst og fremst við stærri félög og við völdum ákveðna viðmiðun í þessu sambandi þar miðum við við það að starfandi stjórnarformenn megi ekki vera í félögum sem ber skylda til að kjósa sér endurskoðanda í samræmi við sjötugasta og níundu grein laga um hlutafélög um skyldu félags til að samþykkja starfs stefnu fyrir félagið en í sjötugasta og níunda ber aftur vísað til nítugasta og áttundu grein laga um ársreikninga númer hundrað og átta tvö þúsund og sex þar sem fram eru settar skýrar viðmiðanir um það til hvaða félaga þessi regla nær þar eru þrjár viðmiðanir i fyrsta lagi að eignir félags nemi að minnsta kosti hundrað tuttugu milljónum í öðru lagi að rekstrartekjur nemi tvö hundruð fjörutíu milljónum á ári að sjálfsögðu og í þriðja lagi að fjöldi ársverka á reikningsári séu fimmtíu ársverk miðað er við að það nægi að eitt af þessum markmiðum sé uppfyllt eignir upp á hundrað tuttugu milljónir rekstrartekjur upp á tvö hundruð fjörutíu milljónir og fjöldi ársverka upp á fimmtíu ársverk

megi ekki hafa starfandi stjórnarformann félög sem eru undir þessum mörkum megi í sjálfu sér hafa starfandi stjórnarformann satt að segja verð ég að segja að þessar viðmiðanir gera ráð fyrir að ekkert sé endilega um neitt sérstaklega stór félög að ræða ef við horfum upp á rekstrartekjur upp á tvö hundruð fjörutíu milljónir króna þrátt fyrir að samdráttur hafi orðið víða í íslensku atvinnulífi eru félög með tvö hundruð fjörutíu milljónir í rekstrartekjur ekkert endilega óskaplega stór sama á við um eignir upp á hundrað tuttugu milljónir króna þó að vandi íslenskra fyrirtækja sé kannski frekar í dag mikil skuldsetning frekar en eignastaða eru hundrað tuttugu milljónir ekkert endilega mjög há upphæð ef um þokkalega stærð fyrirtækja er að ræða fyrirtæki sem ekki hafa skuldsett sig

nokkuð stórt fyrirtæki alla vega meðalstórt fyrirtæki en það er samt sem áður þannig að þessar viðmiðanir eru að okkar mati hóflegar það er ekki verið að taka út bara allra stærstu félögin eða bara þau félög sem eru skráð á hlutabréfamarkaði sem eru í dag aðeins tólf eins og fram kom í ræðu formanns nefndarinnar það er verið að tala um trúlega um fimm hundruð fimmtíu fyrirtæki sem samkvæmt þessu mundu falla undir skilgreiningu laganna það yrði sem sagt bannað að hafa starfandi stjórnarformann í fimm hundruð fimmtíu fyrirtækjum ég tel að í þeim hópi ég tel að í þeim hópi þessara fimm hundruð fimmtíu fyrirtækja séu nú eiginlega öll þau félög sem einhverjar ástæður séu til að hafa áhyggjur af í þessu sambandi það er svona mín tilfinning síðan verða menn auðvitað að meta það hvernig reynslan verður af ákvæði af þessu tagi og hugsa það í framhaldi hvort ástæða sé til þess að útvíkka það með einhverjum hætti en ég held í þessari lotu sé ekki ástæða til að ganga lengra bann við því að hafa starfandi stjórnarformann er ný regla í íslenskri löggjöf fyrirtækjum hefur verið þetta heimilt það hafa ekki verið athugasemdir það

sérstaklega kannski minni hlutafélögum þar sem hluthafar eru fáir og jafnvel sjálfir starfandi hjá félögunum að þá getur þetta ákvæði um að bannað sé að stjórnarformaður sé starfandi hjá félaginu flækst nokkuð fyrir ég held að menn verði að horfa á það raunsætt af því nú er það svo þó við höfum hér mismunandi hlutafélagaform annars vegar hlutafélög og hins vegar einkahlutafélög þá er það nú svo að sum hlutafélög kannski ekki síst þau félög sem stofnuð voru fyrir breytinguna þegar einkahlutafélög voru tekin upp að þessi hlutafélög eru ekki ýkja stór endilega kannski ekki ástæða til þess að við erum að hugsa um heilbrigði íslensks viðskiptaumhverfis svona á heildstæðan hátt að hafa áhyggjur af slíkum félögum með þessu erum við að leggja til í öðrum minni hluta viðskiptanefndar við erum að leggja til þrjár breytingartillögur og þessar breytingartillögur eru eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar þær endurspegla frekar áherslumun frekar heldur en stóran efnislegan ágreining í þessum efnum við erum að draga úr kröfum annars vegar um upplýsingagjöf um kynjahlutfall meðal starfsmanna og hins vegar erum við að þrengja vissulega þann hóp fyrirtækja sem ekki mega hafa starfandi stjórnarformann en ég undirstrika það enn og aftur að þrátt fyrir það að sú breyting sem við erum að leggja til nái fram að ganga þá verða fimm hundruð fimmtíu fyrirtæki á íslandi í þeirri stöðu að þau geta ekki haft starfandi stjórnarformenn og það mundi ég segja að væri veruleg breyting sérstaklega í ljósi þess hve algengt hefur orðið á síðustu árum að stjórnarformann væru í fullu starfi sérstaklega í ýmsum stærri félögum varðandi frumvarpið að öðru leyti er ekki ástæða til að hafa fleiri orð ég vildi þó að lokum vekja athygli á einu sem kemur ekki sérstaklega fram í nefndaráliti okkar í öðrum minni hluta en mér finnst þó rétt að komi fram við þessa umræðu það er það að í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytis sem fylgir þessu frumvarpi er ekki gert ráð fyrir því að samþykkt þessa frumvarps muni leiða til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð ég vildi nota þetta tækifæri hér í þessari umræðu að gera athugasemdir við þetta ég held að þarna sé nú fjármálaráðuneytið að skauta dálítið létt yfir því að þær auknu kröfur um upplýsingagjöf til hlutafélagaskrár sem um ræðir munu væntanlega kalla á aukin umsvif hjá hlutafélagaskrá hún er að fá þarna nýtt verkefni þarf að taka við nýrri tegund af upplýsingum sem þarf að skrá og varðveita og uppfæra með reglubundnum hætti og væntanlega mun hlutafélagaskrá hafa eitthvað eftirlitshlutverk í þessu sambandi eftirlitshlutverk með því að félög uppfylli skilyrði laganna og sendi þessar upplýsingar inn og ég held að það sé mikið óraunsæi af hálfu fjármálaráðuneytisins að þetta muni ekki leiða til neins kostnaðar en í blálokin vildi ég geta þess að ég held að þingheimur ætti að huga að því

ekki með því að fela hlutafélagaskrá upplýsingasöfnun um mál sem ekki skipta tiltakanlega miklu máli söfnun upplýsinga sem ekki verður séð að þjóni neinum sérstökum tilgangi en á hinn bóginn held ég að það sé ástæða til þess að efla hlutafélagaskrá varðandi það að hún hafi burði til þess að kalla eftir þeim upplýsingum sem raunverulega hafa þýðingu í sambandi við ársreikninga í sambandi við það að vera með nýjar upplýsingar um stjórnir stjórnarmenn prókúruhafa og annað þess háttar sem raunverulega skiptir máli í viðskiptaumhverfinu en mín tilfinning er sú að hlutafélagaskrá hafi á undanförnum árum fengið töluvert mikið af verkefnum til viðbótar við það sem áður var en hafi kannski ekki bolmagn til þess að sinna öllum þeim verkefnum sem henni ber í því sambandi en þetta varðar ekki hlutverk eða tilgang þessa frumvarps sérstaklega ég vildi bara nota þetta tækifæri til að koma þessu sjónarmiði á framfæri að það þyrfti að skoða stöðu og verkefni hlutafélagaskrár sortera út þau verkefni sem þar skipta máli og tryggja að stofnunin haf bolmagn til að sinna þeim ég held að það væri mikið og þarft verk fyrir stjórnvöld og þingið á næstu missirum sem ákveðinn hluti af þeirri endurskoðun og enduruppbyggingu sem þarf að eiga sér stað varðandi viðskiptaumhverfið hér á landi og atvinnulífið að tryggja það hlutafélagaskrá geti sinnt sínu hlutverki með öflugum hætti ekki endilega að hlaða endalausum verkefnum á stofnunina heldur tryggja það að hún geti sinnt sínum